hæstvirtur ráðherra fór hér með það er mikilvægt að þetta mál sé vel vaktað og að menn séu að fara yfir alla þætti þess brúin yfir kolgrafafjörð var mikil samgöngubót þegar hún komst í gagnið en mér finnst mjög skynsamlegt af hæstvirtum ráðherra að taka á málinu eins og hann er að gera í rauninni bara eins og nokkurs konar almannavarnamáli með viðbragðsteymi og tengiliðahóp sem fer yfir þetta

kannski fjalla um í þessu samhengi almennt vegna þess að við vorum að tala í umhverfis og samgöngunefnd í gær um

og í rauninni bara fara yfir þá fjármuni sem við íslendingar erum að setja í rannsóknir á hafinu þessari miklu matarkistu og þessari miklu auðlind sem við búum yfir hér og það er því miður ekki nógu mikið tvær rannsóknir í gangi á súrnun sjávar sem getur haft katastrófískar afleiðingar í för með sér fyrir lífsskilyrði á íslandi eins vil ég nefna auðvitað þessa atburði þarna sem við þurfum að setja mikla fjármuni í rannsóknir og líka nefni ég sem dæmi lundastofninn fyrir sunnan land og hvaða afleiðingar eða hvaða orsakir geti verið fyrir því og hvað er í raun og veru að gerast í hafinu til þess að orsaka þessar breytingar á fæðukeðjunni ég hef svona rétt rennt yfir minnisblað byggt á þessari skýrslu hæstvirts ráðherra og í mínum huga alla vega svona í fyrsta kasti finnst mér svona tveir möguleikar verri en aðrir það er að loka firðinum alveg eða þá að taka upp þessa nýju brú og byggja nýja með stærra gegnumstreymissvæði undir það eru kannski fulldýrar aðgerðir svona fyrsta kastið ég held að það sé án þess að ég sé neinn sérfræðingur í þessum efnum eðlilegra að menn svona reyni að vakta þetta ástand og sjá fyrir sér hvað hægt er að gera til þess að koma í veg fyrir þetta til dæmis með einhvers konar girðingarfyrirkomulagi svo vil ég taka undir það sem hér hefur komið fram í máli sumra ræðumanna að auðvitað er mikilvægt að reyna eftir fremsta megni að nýta sem mest af þeim verðmætum sem þarna eru á ferðinni hæstvirtur ráðherra minntist líka á að þetta væri viðkvæmt svæði fyrir haferni og ég get tekið undir það hef sjálfur með eigin augum séð haförn í kolgrafafirði það er nú ekki svo oft sem það kemur fyrir mann að maður sjái þá stórkostlegu skepnu þannig að það situr í manni þegar það hefur gerst þannig að það er vissulega mikilvægt líka að huga að öðrum lífverum þarna í þessu vistkerfi það er líka þannig að bara rétt norðan við brúna yfir kolgrafafjörð er auðvitað eyri sem íslendingasagan eyrbyggja byggir á sem segir af vestari landnámsmanni þar segir líka af mjög merkum vígamanni steinþóri þorlákssyni ef ég man rétt sem var svo fimur að hann gat brugðið skildi fyrir félaga sinn sem var um það bil að fá högg á sig stokkið í loft upp á sama tíma og virðulegur forseti ég tel víst að ég eigi meiri tíma inni hér vegna þess að björt framtíð átti hérna átta mínútur ég verð að fá að ljúka þessari sögu setningunni í það minnstasem er hafin hann nær sem sagt að koma skildi fyrir félaga sinn höggva þann sem ætlaði að höggva hann þannig að fóturinn fór af og

verður að afsanna það sem stundum er sagt um okkur karlmenn að við getum ekki gert margt í einu